Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Im Ausschuss für Wirtschaft und Währung haben wir uns insbesondere mit den drei Aufsichtsbehörden beschäftigt, mit der Bankenaufsicht, der Wertpapieraufsicht und der Versicherungsaufsicht. Zunächst begrüßen wir natürlich, dass der Europäische Rechnungshof einen positiven Befund gegeben hat, dass also hier die Gelder ordnungsgemäß verwendet wurden. Das begrüßen wir natürlich auch sehr. Auf der anderen Seite haben wir eine Reihe von Kritikpunkten, was die Arbeitsweise, die Methodik dieser Behörden betrifft. Ich finde es schon sehr beschämend, dass eine Behörde es nicht geschafft hat, ihre IT Infrastruktur so auszuschreiben, dass sie auch die Gesetzgebung, die wir beschlossen haben, vollständig umsetzen kann, und dass wir deswegen jetzt eine wichtige Gesetzgebung der Finanzmarktregulierung um ein Jahr verschieben müssen. Bei einer anderen Aufsichtsbehörde stellen wir fest, dass sie wohl in Ermanglung von Arbeit mit einer Vielzahl von guidelines also allgemeinen Regelwerken, die sie da erlässt, weit weg von der Gesetzgebung in die Finanzmärkte eingreift. Und so gibt es eine Reihe von Dingen, die wir in unserem Bericht sehr kritisch formuliert haben.